herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um þjóðskjalasafn íslands númer sextíu og sex nítján hundruð áttatíu og fimm með frumvarpinu er lagt til að bætt verði í lögin ákvæðum sem fjalla sérstaklega um skilgreiningar á skjölum og hvenær beri að skila þeim til safnsins er þetta gert með tilliti til notkunar og varðveislu rafrænna gagna sem hafa verið vaxandi þáttur í skjalameðferð opinberra stofnana mörg undanfarin ár jafnframt er lagt til að þjóðskjalasafninu verði gert mögulegt að setja reglur um rafræn gagna og skjalasöfn opinberra aðila sem ber að afhenda safninu skjöl sín til varðveislu á miðjum síðasta áratug mörkuðu stjórnvöld sér framsækna stefnu um málefni upplýsingasamfélagsins undir því metnaðarfulla formerki að íslendingar verði í fararbroddi þjóða heims við nýtingu upplýsingatækni í þágu bætts mannlífs og aukinnar hagsældar var af þessu tilefni efnt til víðtæks samráðs um stefnumótun á þessu sviði meðal þeirra markmiða sem stefnt skyldi að var að endurskoða löggjöf reglur og vinnubrögð stjórnsýslunnar með tilliti til upplýsingatækni í því skyni að örva tæknilegar framfarir og gera upplýsingar aðgengilegar almenningi án tillits til efnahags og búsetu frá þeim tíma hafa ýmsar breytingar verið gerðar á lögum herra forseti til að greiða fyrir notkun upplýsingatækni í stjórnsýslunni með lögum númer fimmtíu og eitt tvö þúsund og þrjú var nýjum kafla um rafræna meðferð stjórnsýslumála bætt við stjórnsýslulögin í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga er lýst þeim lágmarkskröfum sem talið var rétt að gera til rafrænnar málsmeðferðar í stjórnsýslunni jafnframt var bent á að frekari lagabreytingar kynnu að vera nauðsynlegar á einstökum sviðum þá ber þess að geta eins og lýst er í almennum athugasemdum með frumvarpinu að allt frá árinu nítján hundruð níutíu og sex hefur þjóðskjalasafn íslands unnið með ýmsum hætti að undirbúningi móttöku rafrænna gagna frá skilaskyldum aðilum í almennum athugasemdum er fylgdu frumvarpi því er varð að lögum númer fimmtíu og eitt tvö þúsund og þrjú var meðal annars bent á að í kjölfar þeirra þyrfti mögulega að breyta lögum um þjóðskjalasafn íslands meðal þeirra atriða sem talið var að huga þyrfti að og frumvarp þetta tekur mið af eru fyrstu skilgreiningar laganna á skjölum en þá er átt við hvers konar gögn jafnt rituð sem í öðru formi samanber fyrstu grein frumvarpsins annars skýra heimild fyrir þjóðskjalasafn til að setja reglur um rafræn gagna og skjalasöfn opinberra aðila sem skuli afhenda safninu skjöl sín til varðveislu þriðja hvenær beri að skila slíkum skjölum til safnsins en í frumvarpinu er miðað við að skjöl á rafrænu formi verði afhent safninu að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa náð fimm ára aldri fjórða aðgangur að rafrænum skjala og gagnasöfnum í þjóðskjalasafni í frumvarpinu er lagt til að aðgangur að slíkum skjölum verði opinn eftir tuttugu ár frá afhendingu þeirra til safnsins það er orðið aðkallandi að þjóðskjalasafnið hafi heimild til að setja reglur um rafræna skjalavörslu opinberra aðila sú aðferðafræði sem tíðkast víða um lönd við langtímavörslu rafrænna gagna og þjóðskjalasafn leggur til að verði lögð til grundvallar varðveislu safnsins á slíkum gögnum byggir á að varðveita rafræn skjöl gögn kerfisóháð það er ekki í því formi sem þau eru í skjalakerfum og gagnagrunnum skilaskyldra aðila heldur með öðrum tryggum hætti samkvæmt opnum stöðlum og alþjóðlegum viðmiðunum slík aðferðafræði og sú breyting að gögnum sé skilað mjög ungum til þjóðskjalasafns leggur áfram þær skyldur á stjórnvöld að veita borgurunum aðgang að gögnum sínum eins og stjórnsýslulög og góðir stjórnsýsluhættir gera ráð fyrir með þeirri breytingu sem lögð er til með þriðju greinar frumvarpsins um að rafræn skjöl skuli afhent eigi síðar en þau hafa náð fimm ára aldri kann því að vera tilefni til þess að huga að endurskoðun á ákvæðum tuttugustu greinar upplýsingalaga en samkvæmt því ákvæði skal þjóðskjalasafn eða annað opinbert safn taka ákvörðun um aðgang að hinum opinberu gögnum í fimmtu grein frumvarpsins er því áfram gert ráð fyrir að skilaskyldir aðilar skuli varðveita rafræn skjöl sín með tryggum hætti í að minnsta kosti tuttugu ár eða þar til aðgangur að þeim er veittur í þjóðskjalasafni

ekki hefur verið lagt mat á hugsanlegan kostnað ráðuneyta og stofnana vegna skila gagna á rafrænu form en á móti gæti skapast hagræðing af minni pappírsnotkun